Madame la Présidente, nous apitoyer et ensuite oublier, ce n'est plus possible.

Tous les jeunes du monde, qu'ils soient au sud ou au nord, aspirent à circuler, à voir le monde, à voyager, mais cela n'est pas possible pour nos frères et sœurs du sud de la Méditerranée, parce que la politique actuelle des visas des États membres construit une véritable forteresse. Les États membres, parce que ce sont eux qui ont la responsabilité, doivent sortir de cette folie d'oubli des humains et cesser de ne voir que des chiffres, des flux migratoires. Ce n'est pas d'une politique migratoire dont nous avons besoin, aujourd'hui, mais d'une politique vraiment européenne de circulation des personnes, d'une politique de la mobilité.